löggjafarvald dómsvald og framkvæmdarvald löggjafinn setur lög framkvæmdarvaldið framkvæmir þau og dómsvaldið sker úr ágreiningi meðal annars hefur það gerst þau vatnaskil orðið varðandi bráðabirgðalagasetningarákvæði stjórnarskrárinnar að hæstiréttur telur sig umkominn að leggja mat á það hvort hin brýna nauðsyn hafi verið fyrir hendi fyrir því eru nýir fordómar við erum sem sagt að tala um meginregluna löggjafarvald framkvæmdarvald dómsvald og við erum að tala um undantekningu frá þessum meginreglum þetta er þröng undantekningarheimild hún er til staðar háttvirtir þingmenn lúðvík bergvinsson hún er til staðar en hún er túlkuð þröngt eftir stjórnarskrárbreytingarnar sem urðu nítján hundruð níutíu og eitt var horfið til fyrra horfs varðandi þetta heimildarákvæði það er það sem stjórnarskrárgjafinn ætlaði sér þegar stjórnarskráin var sett það hafði verið farið mjög frjálslega með þessa heimild en eftir nítján hundruð níutíu og eitt hefur orðið gjörbreyting og skilningur fræðimanna eins og ég lýsti í ræðu í önnur umræða hefur verið staðfestur þeir hafa fengið eiginlega uppreisn æru þeir fræðimenn varðandi skoðanir sínar á hvenær megi beita þessu ákvæði þau átta skipti eða átta dæmi sem eru eftir nítján hundruð níutíu og eitt staðfesta þessa reglu og staðfesta þennan skilning að undanteknu einu eða tveimur dæmum það er svo að rökstuðningur sem fram hefur komið fyrir setningu þessara bráðabirgðalaga snýst í raun upp í andstæðu sína það er það eru fremur rök fyrir því að það hafi ekki verið brýn nauðsyn fyrir setningunni í sumar það hafa líka komið fram rök fyrir því

það var hin eðlilega framkvæmd fara svo í nýja lagasetningu varðandi seinni áfanga af hverju segi ég að röksemdir ríkisstjórnarinnar fyrir bráðabirgðalagasetningunni hafi snúist upp í andhverfu sína eða séu rök fyrir skoðunum mínum og háttvirtur þingmaður kristins h gunnarssonar sem hann hefur lýst svo vel og ég tek undir hans málflutning og hans spurningar í fyrsta lagi er það það að háttvirtur herra forseti íslands ólafur ragnar grímsson rökstyður setningu bráðabirgðalaganna með þáttum sem eru ekki rök það er að þessar breytingar á muni hafa verulegan kostnað í för með sér og þróunarfélag keflavíkurflugvallar e h f hafi ekki yfir slíkum fjármunum að ráða af hverju brá ríkisstjórnin ekki á það ráð að lána félaginu peninga til að klára þetta eða gera eitthvað allt annað fjárþörf einkafyrirtækis getur ekki ráðið því að löggjafarvaldinu sé kippt úr sambandi það er útilokað við erum að tala um þrönga undantekningarheimild þar sem verða að vera almannahagsmunir ríkir almannahagsmunir ríkir þjóðhagslegir hagsmunir ekki dægurmálahagsmunir eins og hér er um að ræða í öðru lagi er því haldið fram að það sé knappur tími til stefnu og það sé skortur á iðnaðarmönnum þetta hefur líka snúist upp í andhverfu sína vegna þess að það er lokið við níutíu og fjögur prósent af íbúðunum í þessum áfanga til að gera gott úr málinu og til að leita nú sátta og samlyndis eins og samfylkingin mælir gjarnan með í hátíðarræðum eða gerði já réttara sagt er þá ekki einfaldast

skortur á peningum eða skortur á iðnaðarmönnum getur aldrei réttlætt það að bráðabirgðaákvæðinu verði beitt ég er þeirrar skoðunar að herra forseti íslands ólafur ragnar grímsson hafi brugðist hlutverki sínu það er að vera öryggisventill á stjórnarskrána ég lít svo á ekki gerði hann það í fjölmiðlamálinu það var ekki síður ástæða til að bregðast við hér vegna þess að brotið er að mínu mati mjög augljóst

og sex var þetta á hreinu og herinn fór í september tvö þúsund og sex það var nægur nægur tími til stefnu við það bætist svo að neytendastofa

um að breyta þessum raflögnum í nóvember tvö þúsund og sex og það er ekkert aðhafst það er jafnvel ekki aðhafst neitt þegar sumarþingið var komið á þá vissu menn

um brýna nauðsyn það er skilyrðið það er alls ekki fyrir hendi og alls ekki eftir stjórnskipunarbreytinguna nítján hundruð níutíu og eitt ég minni á þessi vatnaskil hæstaréttar aftur nú er það svo að það er hægt að bera þetta mál undir hæstarétt hvort þetta mat

ég vil líka benda á bréf rafiðnaðarsambands íslands sem ég ætla ekki að lesa upp aftur og röksemdir þeirra sem fylgdu minnihlutaálitinu ég vil líka halda því til haga að það var ekki brýnt eða ástæða var ekki til þess í sumar að kalla þing saman ef það var ekki nægilega brýn ástæða til að kalla þing saman til að afgreiða málið þá var ekki brýn nauðsyn til að setja bráðabirgðalögin samkvæmt tuttugustu og áttundu grein ég ítreka líka það sem kemur fram í áliti meiri hlutans

til að bæta fyrir mistök að berja í bresti mistaka gegn því mælir stjórnarskráin háttvirtir þingmenn lúðvík bergvinsson ætti að skýra það fyrir þingheimi af hverju samfylkingin og sérstaklega háttvirtur þingmaður hefur skipt um skoðun frá því tvö þúsund og þrjú að lokum vil ég halda því til haga fyrir ríkisstjórnarflokkana að það er brýn nauðsyn á ýmsum framkvæmdum á vellinum og ég velti því stundum fyrir mér hvort það sé jafnvel eðlilegt að vera þar með skólastarf eins og staðan er það er nefnilega brýn nauðsyn á því að hreinsa svæðið fyrir mengun að hreinsa öskuhaugana þarna sem er grafalvarlegt vandamál þarna verða skóli og þarna verða íbúðarhús og þarna verða börn það var upplýst í heimsókn allsherjarnefndar til landhelgisgæslunnar í morgun að það hefur legið niðri hreinsun á sprengjum sem eru þarna á mörgum svæðum

og það sem er herra við þetta dæmi núna að völlurinn er orðinn opinn þessi sprengjusvæði voru afgirt hér áður fyrr en eru það ekki í dag gagnvart þessum málum menguninni þarna og sprengjunum þá er brýn nauðsyn á að drífa í framkvæmdum ég ítreka það svo að lokum að skilyrði tuttugasta og áttundu grein stjórnarskrárinnar um brýna nauðsyn eru fjarri því að vera uppfyllt